Unsere Ansprechpartner sind natürlich zuerst einmal die Botschafter, und ich möchte hier ausdrücklich und lobend den Botschafter von Südkorea erwähnen, der uns wirklich sehr gut unterstützt, der uns informiert, der uns sachliche Informationen gibt, und ich möchte eigentlich auch glauben, dass der Botschafter oder die Botschafter von Nordkorea in Zukunft im gleichen Ausmaß hier tätig werden.

Ich glaube, wir sind durchaus in der Lage, hier aufeinander zuzugehen und auch zu vermitteln.